Cette question est directement liée à la façon dont on traite la question sociale au niveau européen.

Qu'outre la libre circulation des personnes, existe aussi le droit de vivre et travailler au pays?